Señor Presidente, se ha dicho que, para que las cosas mejoren, a veces es necesario que se acentúe el caos. La sensación de impotencia era de tal dimensión que, por fuerza, Europa tenía que reaccionar.

Porque el gran ganador de esta Cumbre pasada ha sido el euro. Y con este triunfo, ha vuelto la esperanza de que Europa salga de su parálisis, pasando de la reflexión a la acción. En esta Cumbre, Señorías, era tan necesario adoptar medidas a corto plazo, para garantizar la estabilidad financiera, como medidas a largo plazo, para solucionar las deficiencias de la Unión. En este caso, lo inmediato era imprescindible para seguir trabajando en favor de lo importante.

Damos la bienvenida, Señorías, a decisiones tan importantes como la de facultar al Mecanismo Europeo de Estabilidad para que pueda recapitalizar directamente a los bancos, lo que permitirá romper el círculo vicioso entre deuda bancaria y deuda soberana, una tesis siempre defendida, por cierto, por el actual Gobierno español. Además, servirá para intervenir en los mercados en apoyo de la deuda pública de los países que cumplan con sus compromisos de déficit público y de reformas. Esas eran decisiones necesarias para garantizar la estabilidad financiera que debe ser, en el corto plazo, la prioridad máxima de la Unión Europea. No es este, Señorías, el momento de que ciertos países recurran a máximas nacionalistas y pongan palos en el camino.

España, Señorías, está dotando e implementando en un tiempo récord la agenda reformista más ambiciosa de la democracia española, en la que se incluye una profunda reforma laboral. Además, está llevando a cabo una reforma financiera, basada en una total transparencia, y todo ello demostrando su compromiso con la consolidación fiscal y el cumplimiento de los objetivos del déficit. También damos la bienvenida a la decisión de lanzar un proceso para una mayor integración económica, a través de cuatro bloques una unión bancaria, una unión fiscal, un marco de política económica común y un fortalecimiento de la legitimidad democrática.